Quisiera que la política de cohesión sea una auténtica respuesta a la crisis y a la poscrisis y, para ello, es fundamental que se integre en la Estrategia 2020 y, específicamente, en el reto de la creación de empleo. Es necesario que la política de cohesión sea cada día más participativa y que la sociedad civil esté presente en mayor medida en el diseño y la gestión de los proyectos. Es importante que ustedes, en la Comisión, vean en la política de cohesión una política de inversión y no de gasto, una oportunidad para generar confianza y desarrollo sostenible. Quisiera que la política de cohesión no olvide las necesidades específicas de los grupos sociales con más dificultades. Esto no es incompatible con un enfoque integrado y con una idea más estratégica, que invierta en los sectores de futuro. En definitiva, como hemos repetido tantas veces, necesitamos una política de cohesión sólida, bien financiada y presente en todas las regiones de la Unión Europea.